ljúka meðferð málsins á þingi í sumar með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á raforkulögum sem byggja á tillögum nefndar sem skipuð var í júní árið tvö þúsund og átta til endurskoðunar á raforkulögum en samkvæmt bráðabirgðaákvæði í raforkulögum skal vinnu við endurskoðun laganna vera lokið fyrir þrítugasta og fyrsta desember næstkomandi nefnd þessi sem er skipuð sextán fulltrúum þar með talið fulltrúum allra þingflokka hefur ekki lokið störfum og hér er því um áfangatillögur að ræða eins og fram kom við umræðu og meðferð málsins á síðasta þingi og á ég von á því að nefndin eigi eftir að skila okkur frekari tillögum í lok þessa árs virðulegi forseti með frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem snúa að afmörkuðum þáttum raforkulaga og taka mið af þeirri sjö ára reynslu sem nú er komin á lögin í fyrsta lagi er lögð til ný skilgreining á hugtakinu stórnotandi þannig að það sé notandi sem notar innan þriggja ára á einum stað að minnsta kosti áttatíu gígavattstundir á ári sem samsvarar um það bil tíu megavöttum er það nokkur lækkun frá því sem verið hefur en í dag er viðmiðið fjórtán megavött auk þessa nýmælis er kveðið á um þriggja ára aðlögun til að ná þessu viðmiði en slíkt aðlögunartímabil nýtist sérstaklega minni stórnotendum svo sem netþjónabúum og öðrum slíkum sem eru að skala sig upp yfir lengri tíma í öðru lagi er lagt til að flutningsfyrirtækið landsnet verði að fullu í beinni eigu ríkis og eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara aðila ekki þykir heppilegt að fyrirtæki sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga og hafa ríka hagsmuni af starfsemi flutningsfyrirtækisins til dæmis raforkuframleiðendur og dreifiveitur eigi hlut í flutningsfyrirtækinu sjálfu og er því lagt til að kveðið verði á um beint eignarhald ríkisins eða sveitarfélaga á flutningsfyrirtækinu í tengslum við þetta er með frumvarpinu lagt til ákvæði til bráðabirgða sem kveður á um að iðnaðarráðherra skipi nefnd sem gera skuli tillögur fyrir lok árs tvö þúsund og tólf um kaup ríkis eða sveitarfélaga á hlut orkufyrirtækja í flutningsfyrirtækinu í þriðja lagi er lagt til að flutningsfyrirtækinu verði heimilað að eiga og reka fjarskiptakerfi sem því er nauðsynlegt vegna rekstursins og bjóða út umframflutningsgetu ef það hefur yfir slíkri flutningsgetu að ráða og selja út sérfræðiþekkingu fyrirtækisins ef eftir því er leitað svo fremi að samkeppni sé ekki raskað ef það er umframeftirspurn á markaði og flutningsfyrirtækið hefur yfir þessu að ráða getur það boðið það út um er að ræða sambærilegar heimildir og hjá flutningsfyrirtækjum í nágrannalöndunum skal slíkri starfsemi haldið aðskilinni í bókhaldi í fjórða lagi er í frumvarpinu að finna ítarlegri ákvæði um tekjumörk og gjaldskrá flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna en er í núgildandi lögum reynsla undanfarinna sjö ára hefur sýnt að þörf er á endurskoðun ýmissa þátta raforkulaga er varða umfjöllun um tekjumörk og gjaldskrár og er með frumvarpinu reynt að setja skýrari ramma utan um þau ákvæði laganna en hópur sérfróðra aðila hefur komið að því verkefni með áðurnefndri endurskoðunarnefnd helstu breytingar frumvarpsins sem snúa að tekjumörkunum felast í því að lagt er til að tekjumörk flutningsfyrirtækisins og dreifiveitnanna verði ákvörðuð til fimm ára í senn í stað þriggja ára eins og nú er við útreikning tekjumarka verði arðsemi reiknuð miðað við veginn fjármagnskostnað fyrirtækja í sambærilegum rekstri þar sem gjaldskrá flutningsfyrirtækisins fyrir stórnotendur er nú í bandaríkjadölum er í frumvarpinu lagt til að tekjumörkin vegna stórnotenda verði jafnframt í bandaríkjadölum þannig að þarna er verið að færa það til samræmis í fimmta lagi eru í frumvarpinu lagðar til rýmri heimildir til beinna tenginga milli virkjunar og notanda þannig er lagt til að í sérstökum tilvikum megi sækja um leyfi til ráðherra til að flytja raforku beint frá virkjun til notanda enda tengist hvorki virkjunin né notandi flutningskerfinu eða dreifikerfinu ef virkjun nýtur tengingar við flutningskerfið er lagt til að hægt verði að semja um afslátt á úttektargjaldi ef orka er afhent beint frá virkjun til stórnotanda að því gefnu þá að sú orka fari ekki í gegnum flutningskerfið afslátturinn getur numið um sextíu prósent af úttektargjaldi stórnotanda og enn meira ef notandinn er alfarið háður því að orkan komi frá virkjuninni sem um ræðir er þannig komið til móts við þann möguleika að byggður sé upp orkufrekur iðnaður við eða í nágrenni við virkjun jafnframt er lagt til að í þeim tilvikum þegar notandi er algjörlega háður því að fá aðrar afurðir jarðhitavirkjunar en aðeins raforku getur slíkur notandi óskað heimildar til beinnar tengingar við virkjunina enda þótt hann nái ekki stórnotandaviðmiðinu með þessu er komið sérstaklega til móts við notendur sem eru að byggja upp framleiðslufyrirtæki við hlið eða skammt frá jarðvarmavirkjun og nýta frá henni fleiri afurðir en einungis raforku til dæmis koltvísýring eða gufu við sjáum líka slíka starfsemi nú þegar farna af stað eins og til dæmis í svartsengi þá getur þarna líka verið liðkað fyrir því að gróðurhús og aðrir aðilar geti nýtt það sem frá virkjunum kemur og tengt sig þannig beint inn á virkjunina eins og fram kemur í kostnaðarumsögn með frumvarpinu verður ekki séð að það muni hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs að þessu